Dzisiaj właśnie mamy taki dzień, bo dzisiejszy dzień wieńczy pracę wielu ludzi, wielu instytucji, wielu organizacji. Dziś możemy powiedzieć, że wspólną pracą osiągamy coś mierzalnego dla obywateli Unii Europejskiej, coś, co naprawdę wpłynie pozytywnie na życie każdego z nas. Prawie dwa lata temu tutaj obecny komisarz Andrus Ansip zaproponował zakaz odmowy sprzedaży online ze względu na narodowość czy ze względu na lokalizację klienta.

Dziś możemy powiedzieć, że idziemy po sukces, sukces jeszcze niepełny, bo jest bardzo dużo do zrobienia, ale dzięki nowemu prawu każdy z nas odczuje konkretne zmiany na lepsze.

Koniec z odmową sprzedaży przy zakupie towarów lub usług online z powodu miejsca zamieszkania lub narodowości klienta. Koniec barier technicznych w dostępie do stron internetowych i aplikacji. Koniec z automatycznym przekierowywaniem na stronę internetową sprzedającego w innym kraju bez zgody klienta. Koniec ze stosowaniem w tym samym sklepie różnych warunków sprzedaży towarów i usług, w tym też ceny, w zależności od narodowości lub miejsca zamieszkania klienta. Koniec z odmową sprzedaży ze względu na kraj wydania karty kredytowej. Zadbaliśmy również o interesy sprzedawców. Jeśli przedsiębiorca nie kieruje swojej oferty, jeśli nie kieruje swojej działalności gospodarczej do danego kraju, to konsument nie jest w dalszym ciągu geoblokowany, ale organizuje sobie sam odbiór towaru, i dzięki takiemu rozwiązaniu mali sprzedawcy nie muszą znać przepisów każdego z 28 krajów Unii Europejskiej z osobna, bo tych przepisów jeszcze nie zharmonizowaliśmy. Nie ukrywam, my chcieliśmy więcej. Zabiegaliśmy razem z Komisją o włączenie do tego rozporządzenia przynajmniej treści nieaudiowizualnych, tych strzeżonych prawem autorskim iBooks, muzyka, oprogramowanie, gry. Niestety nie udało się nam się przewalczyć oporu Rady. Wdzięczna jestem moim koleżankom i kolegom za współpracę i za gotowość do kompromisu, bo dzięki temu geoblokowanie na razie tylko produktów fizycznych przechodzi do przeszłości. Kieruję słowa uznania do przedstawicieli prezydencji estońskiej taki mały kraj i jego znakomici przedstawiciele pokazali, jak sprawnie można prowadzić złożone negocjacje, tym bardziej że często więcej wyzwań stawało przed nimi wśród partnerów z Rady niż w trakcie negocjacji z Parlamentem i Komisją. Więc jeszcze raz wszystkim dziękuję członkom Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, w tym szczególnie innym sprawozdawcom, oraz moim dzielnym i kompetentnym współpracownikom.